Señor presidente, en Camerún las fuerzas armadas están acusadas de cometer graves violaciones de derechos humanos contra la población civil. Están acusadas, también, de detener arbitrariamente a manifestantes que denunciaban irregularidades durante las últimas elecciones. En las regiones anglófonas, el ejército llegó a disparar a manifestantes desarmados desde un helicóptero, causando decenas de muertos. Hay evidencias de que armas europeas han sido utilizadas para ejecutar extrajudicialmente a decenas de personas. Hay vídeos que muestran cómo militares cameruneses han asesinado a dos mujeres y a sus bebés, por ser sospechosas de pertenecer a Boko Haram. Estados miembros, como España, están vendiendo armas al país, a pesar de que está prohibido por la Posición Común del Consejo de 2008. Pero esto no se ha querido mencionar en este texto. La Unión Europea y sus Estados miembros están proporcionando formación militar y ayuda logística, así como entrenamiento y equipamiento militar y de seguridad, a Camerún. Una ayuda que ha sido suspendida por otros países como los Estados Unidos, precisamente por las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en Camerún. Exigimos a la Unión Europea que prohíba la asesoría militar y la venta de armas y de equipamiento militar a Camerún, porque mientras el respeto de los derechos humanos se quede en palabras y no en hechos seremos cómplices de sus delitos.